Vážený pán predsedajúci. Európsky dvor audítorov už roky kritizuje neefektívnosť viacerých európskych programov, ktoré sú orientované na výstupy a nie na výsledky pre občanov. Tieto upozornenia ale Komisia často neakceptuje. Hodnotenia vplyvov návrhov Komisie na spoločnosť sú často nedostatočné a nepoužívajú vhodné indikátory merajúce skutočné výsledky pre občanov. Práve toto plénum, ktorému sa Komisia zodpovedá, má dbať na stráženie peňazí európskych daňovníkov. To, čo teraz najviac potrebujeme, je alokovať efektívnejšie.